að loknum öðrum dagskrárlið kosning í sjö fastanefndir um klukkan tvö þrjátíu í dag fer fram umræða utan dagskrár um stöðu íbúðalánasjóðs málshefjandi er háttvirtur þingmaður sigmundur davíð gunnlaugsson velferðarráðherra guðbjartur hannesson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri